Die Urteile gegen diese beiden sind sehr viel schärfer ausgefallen als in vergleichbaren Fällen. Und daran sehen wir, dass das ein Versuch war, die Menschen abzuschrecken, die in diesem Bereich aktiv werden wollen. Es ist unsere Aufgabe, die Staatsorgane von Swasiland auch auf ihre eigene Verfassung von 2005 aufmerksam zu machen.

Wir müssen fordern, dass die beiden Männer unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden aber nicht nur sie, sondern alle, die aus ähnlichen Gründen in Swasiland inhaftiert sind. Auch müssen wir die Haftbedingungen hier ankreiden. Die beiden sitzen in Einzelhaft, und das ist wirklich mit Folter gleichzusetzen.